Ich habe die Stellungnahme des Industrieausschusses vorzutragen. Der Industrieausschuss hat 28 Änderungsanträge einstimmig beschlossen. Der Haushaltsausschuss hat das meiste übernommen. Uns kam es darauf an, Berichtspflichten zu installieren und die Ernsthaftigkeit dieser Pilotphase zu unterstreichen eine unabhängige Schlussbewertung, ein Zwischenbericht, die Tatsache, dass das in voller Verantwortung der EIB erfolgt, einschließlich der technischen Expertise, und nicht nur einen verlängerten Arm der Kommission darstellt, wenn auch Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen privates Kapital mobilisieren für die großen Infrastrukturaufgaben, für Breitbandverkabelung, für Energienetze, für alle diese Herausforderungen.

Es kann nicht sein, dass in der Pilotphase nur einfache Projekte durchgeführt werden und das Modell und das Ergebnis dann auf schwierige Projekte umgemünzt werden, bei denen der Misserfolg möglicherweise vor der Tür stehen könnte! Also eine ehrliche Begutachtung, Auswahl und Bewertung, das ist das Anliegen des Industrieausschusses, weil wir Projektbonds generell unterstützen als eine Möglichkeit der Mobilisierung privaten Kapitals!